Herr Präsident, meine Damen und Herren!

Ich möchte, dass das jetzt auch passiert.

Da sollen jetzt die Strände privatisiert werden, damit der Schuldendienst geleistet werden kann. Dann sehen wir doch auch das Ende des bisher beschrittenen Weges im Umgang mit der Krise. Die totale Orientierung auf eine reine Austeritätspolitik, die natürlich sehr stark aus Deutschland kommt, führt diese Defizitländer weiter in die Katastrophe. Das muss unbedingt überprüft werden.

Wie sonst soll denn irgendwo in Europa das Verständnis dafür wachsen, was wir in dieser Krise noch zu leisten haben?

Aber wir werden auch darüber reden müssen, wie wir in Zukunft von hier aus Einnahmepolitik gestalten wollen.